Hvala lepa. ja, gospa ministrica, hvala za ta del vaših odgovorov . pa vendarle, niste omenili, niste omenili, tega, kaj sem vas sicer že spraševal na ene odborih za pravosodje, ne, glede enotnega informacijskega sistema, ne, na ravni vseh sodišč, ne, to je zelo pomembno. Enkrat ste celo mi dejali, ko sem vas spraševal, ste rekli, da, sem rekel, kdaj bo to optimalno pa ste tako odgovorili, da verjetno ne bo nikoli optimalno, ne, samo jaz vseeno pa mislim, da nekaj približek te optimalnosti pa, da ravno mora biti, ravno zaradi teh razporedov sodnikov pa državnih tožilcev, da to nekako potem, vsaj optimalno zdaj, teče. Pa me vseeno zanima, kaj ste pa do zdaj vi naredili v tem vašem letu dni mandata za vzpostavitev tega enotnega sistema. Jaz vem, da to dela Vrhovno državno tožilstvo, ampak kakšna bila to vloga oziroma doprispevek te večje enotnosti, na ravni vseh sodišč pa državnih tožilcev? govorili ste, da zdaj v treh mesecih morate pripraviti ta načrt aktivnosti, ne, to vam je dalo zdaj Računsko sodišče, ampak me pa pravo vprašanje pa je znotraj tega roka, kako dolgo pa bodo dejansko tekli pol ti popravljalni ukrepi, da se ne bo to spet raztegnilo, v neko nedoločeno prihodnost. in ja, Zakon o sodniški službi, zakon, Zakon o državnem tožilstvu in pa seveda, zakon, Zakon, o sodniški službi, kot sem rekel, ja, oba predvidevata ta nujna procesna dejanja, ne. Tu, konkretno tukaj pri teh nujnih procesnih dejanjih, ki so normirani v teh dveh zakonih, boste tudi sami predlagali kakšne zakonske spremembe, konkretno v tej zakonski materiji, ker največ očitka je bilo ravno za ta, za ta nujna procesna dejanja, da zelo šepajo, to me še zanima. Hvala. Hvala lepa. Gospa ministrica, imate besedo za odgovor, izvolite. Ja, ...